eflaust er hún ekki hafin yfir gagnrýni frekar en önnur mannanna verk en við eigum ekki að einblína á það núna heldur nýta þetta tækifæri til að læra af reynslunni og ég held að flestir flokkar líklega allir séu sammála um það hins vegar varð ég fyrir dálitlum vonbrigðum með ræður formanna stjórnarflokkanna hérna áðan annars vegar undarlega söguskýringu forsætisráðherra og hins vegar ræðu hæstvirts fjármálaráðherra sem bar merki þess að þar

en það vissum við reyndar fyrir við vissum kannski ekki alveg hversu umfangsmikil mistökin hefðu verið en við eigum ekki að láta eins og þetta komi okkur allt saman á óvart

stórkostleg óábyrg útþensla bankanna og krosseignatengslin um þetta var skrifað aftur og aftur og varað við þessu aftur og aftur þess vegna verðum við að spyrja okkur hvers vegna var ekki brugðist við viðvörununum allir flokkar verða að líta í eigin barm líka þeir flokkar sem aðhöfðust ekki neitt og ætla núna að byggja fyrst og fremst á því framsóknarflokkurinn mun svo sannarlega fara yfir sinn hlut í þessu máli ég hef reyndar þegar heyrt í nokkrum framsóknarmönnum sem tala á þeim nótum að þeim er létt yfir niðurstöðunni en okkur á ekkert sérstaklega að vera létt það á engum að vera létt við eigum þrjátíu skoða þetta allt saman í þaula og halda áfram því uppgjöri sem framsóknarflokkurinn er kominn lengst allra flokka með enginn flokkur í sögu íslenskra stjórnmála hefur farið í eins afdrifaríka og afgerandi endurnýjun og það er mikilvægt að hafa í huga að sú endurnýjun snerist ekki bara um að skipta út mönnum hún snerist um að skoða stefnuna og viðurkenna það að menn hefðu farið út af sporinu viðurkenna að menn hefðu sveigt of langt til hægri og viðurkenna að menn þyrftu aftur að ná inn á hinn gullna meðalveg einungis þannig komumst við áfram út úr vandræðunum og einungis þannig getum við byggt upp til framtíðar þetta þurfa íslenskir stjórnmálaflokkar allir að hafa í huga og hugleiða það hvernig hin ýmsu mistök íslenskra fyrirtækja geta líka átt við í stjórnmálunum hvernig það er ekki hægt að byggja til framtíðar á loftbólum hvernig menn þurfa að huga að rökum raunverulegum staðreyndum plúsum og mínusum í stað þess að reyna að kaupa ímynd reyna að endurfjármagna eins lengi og hægt er í þeirri von að hlutirnir reddist einhvern veginn ef ímyndin bara skánar menn þurfa að líta til staðreynda og ef við förum að gera það í auknum mæli og beita fyrir okkur almennri skynsemi eru svo sannarlega mikil tækifæri á íslandi hvað fór úrskeiðis eitt af því sem fór úrskeiðis og er nefnt í skýrslunni var það að á þenslutíma brást ríkið ekki við með því að draga úr þenslunni þetta er grundvallaratriði í miðju skynsemishagfræði sem hefur verið þekkt um áratugaskeið þessu gleymdu menn það þýðir hins vegar ekki að menn eigi að bregðast við því með því að sveiflast yfir í hinar öfgarnar og núna er kreppa og hvernig á að bregðast við því samkvæmt þessum sömu kenningum og raunar má segja staðreyndum það á ekki að

þjóðin geti sameinast um það að hefja sóknina og horfa til framtíðar við þurfum líka að leita í auknum mæli til sérfræðinga þeirra sem þekkja til á hverju sviði við sjáum að það hefur allt of oft gleymst í íslenskum stjórnmálum og því miður finnst mér menn enn þá vera fastir í því að fela fyrst og fremst traustum flokksmönnum erfið hlutverk frekar en að þora að leita til þeirra sem munu segja þeim sannleikann en það eru ýmsar hættur fram undan enda þó að við ætlum að sameinast um að læra af reynslunni og bæta að einhverju leyti eins og hægt er fyrir mistökin hætturnar eru kannski ekki hvað síst hugsanlegar innbyrðis deilur því að ef þjóðin festist í endalausum innbyrðis átökum til framtíðar verður skaðinn af því líklega miklu meiri en af efnahagshruninu sjálfu þess vegna verðum við að nota þetta tækifæri sem nú gefst til að hefja sókn saman það er líka ákveðin hætta á því að við sveiflumst úr einum öfgunum yfir í aðrar eða að við verðum hnípin förum að skammast okkar svo fyrir að vera íslendingar að úr okkur fari allur kraftur þetta er raunveruleg hætta og því miður hafa jafnvel ráðherrar í ríkisstjórninni talað þannig meðal annars á blaðamannafundum erlendis að íslendingar sem þjóð beri ábyrgð á því hvernig fór að þetta sé einhvers konar þjóðarskömm reyndar er ýmislegt sem íslenska þjóðin getur lært af því sem hér hefur átt sér á undanförnum árum það verður hver að horfa í eigin barm en það er algjörlega óásættanlegur málflutningur þegar menn halda því fram að íslenskur almenningur íslenskir kennarar sjómenn hjúkrunarfræðingar beri ábyrgð á því að stórir erlendir áhættufjárfestar stórir erlendir bankar töpuðu hér þúsundum milljarða króna að halda því fram að íslenskur almenningur beri meiri ábyrgð á því að þessi fyrirtæki veittu peninga hingað lán en starfsmenn þessara banka sem höfðu aðgang að vel að merkja stórum hluta þeirra upplýsinga sem birtast í þessari skýrslu voru hámenntaðir doktorar í fjármálaverkfræði og guð má vita hvað en töldu sig geta grætt á íslandi og lánuðu hingað peninga til íslensku bankanna sem svo notuðu þá því miður ekki til að byggja upp íslenskt samfélag heldur lánuðu áfram til annarra áhættufjárfesta sem veltu peningunum síðan áfram til útlanda að halda því fram að íslensk þjóð beri ábyrgð á þessu er algjörlega óásættanlegt við verðum líka að setja hlutina í samhengi það reyndar þýðir ekki að við séum betri en aðrir en ef við berum stöðuna hér saman við það sem hefur gerst og er enn þá að gerast víða erlendis til dæmis í city city í london eða wall street hvernig er þá sá samanburður það þrjátíu þrjátíu um þetta þeir benda á að jú gírun hafi verið gríðarlega mikil hjá íslenskum bönkum það er óhófleg lántaka en hún sé hlutfallslega enn þá meiri hjá bandarísku bönkunum og krosseignatengslin þar séu alveg gífurleg þess vegna eigum við ekki að líta á þetta sem eitthvert séríslenskt vandamál þetta er vandamál um allan heim vandamál fjármálakerfis sem fær ekki staðist og þar höfum við íslendingar tækifæri til að verða fyrirmynd annarra og við erum þegar að verða það með þessari skýrslu sem birtist hér í dag þar sem við fyrstir þjóða eins og financial times bendir á fyrstir og einir þjóða höfum við tekist á við þennan vanda og viðurkennt að þetta kerfi sem fjármálakerfi heimsins hefur byggt á undanfarin ár sé ekki sjálfbært fái ekki staðist og að við ætlum að læra af því þannig segir financial times að íslendingar hafi þó þetta fram yfir allar aðrar þjóðir og ef okkur tekst að læra af mistökunum höfum við hér tækifæri til að byggja upp sjálfbært hagkerfi sem framleiðir miklu meira en nóg af verðmætum fyrir þessi rúmlega þrjú hundruð þúsund manns sem hér búa og byggja á því samfélag sem